Okej. rada potujem zato, ker sta tudi moja starša že kot zelo mlada veliko potovala naokoli. v bistvu sta tudi onadva kriva, v narekovajih, da sem vzljubila celo potovanje. V bistvu že odkar se spomnim, že od majhnega, smo vedno bili nekje naokoli, ali za vikende, za počitnice smo zagotovo šli vedno kam. in se mi zdi, da potovanje ti da neko širino, ki ti jo drugače, če si samo na enem mestu, ti to tega ne daje in se mi zdi, da, izveš veliko o novih kulturah, izveš veliko ostalih stvari. Meni se zdi osebno, da sem se jaz največ naučila prav iz potovanj. tako da to je ena od stvari, ke so zagotovo pač primarni razlog, zakaj rada potujem. je pa tako, vsako leto je pač težje potovati. zdaj sem nekako začela tudi sama oziroma z družbo potovati, je tudi malo bolj finančno težko. je pa tudi moja družina taka, da to zelo spodbuja, tako da vsakič, ko želim nekam iti, tudi brez njih, me po navadi finančno podprejo. tako da je potem ta zadeva iz tega vidika malo lažja. Okej. zdaj, videla sem veliko večino Evrope. na žalost mi na kakšne ostale kontinente še ni uspelo priti. sem pa videla veliko Evrope, sploh ta zahodna Evropa, severna Evropa, in pa ta, srednja Evropa. največkrat sem bila po mojem v Franciji, Francijo sem po mojem že celo dala skozi. je pa tudi moj oči veliko oboževalec, Skandinavije in severnih dežel, tako da smo se tam veliko zadrževali. a si me vprašal, kaj mi je bilo najbolj všeč? Okej. Okej. načeloma tako. Rekla bom, najraje potujem tam, kjer ni moderno, če ima to kakršenkoli smisel. ne maram velikih mest, ne maram modernih mest. rada imam, rada hodim nekje, kjer je neka zgodovina, kjer je nekaj starega, kjer je nekaj, ke mogoče cenijo neko tradicijo. definitivno ne maram mest, ke imajo te neke moderne stolpnice, ker se mi zdi, da je to zelo tako, plehko. tako da definitivno najbolj v spominu in najraje potujem po Italiji, ker je Italija že nasploh od samega začetka ena taka dežela, ki ima res zelo, zelo, zelo zanimivo zgodovino in je tudi veliko tega ohranjeno. Tako da eden od najljubših potovanj mi je bilo definitivno, ne vem, tri leta nazaj smo šli na jug Italije, in smo si tudi v bistvu za prenočišče najeli eno tako hiško na italijanskem podeželju s svojim bazenom, s svojim vrtom, taka malo starinska je bila. in je bilo že samo zaradi tega tako posebno vzdušje. In Italija nasploh, zato ker mi je všeč cela umetnost in vse to, je vedno naredila vtis name. Tako da Italija je definitivno ena od stvari, kamor se še želim vračati. ima pa tudi sever neki svoj značaj, sploh zaradi tega, ker ima veliko starih mest. tako da ja, če bi pa, kam bi še šla, zdaj doma se veliko pogovarjamo o tem, da bi mogoče še Afriko osvojili. v mislih imamo predvsem kakšno Tanzanijo, to nam je en tak cilj, ke upam, da nam bo uspel v bližnji prihodnosti. tako da ja. To je to. Okej. Okej. Mogoče ne, kaj me zanima, zato ker v bistvu jaz bi sama zase rekla, da o umetnosti ne vem toliko veliko, jo pa definitivno občudujem. bi pa rekla, da je bila pa definitivno, se snema, najbolj všeč, mi je najbolj všeč renesansa. in bom tudi vedno rekla, da se mi zdi, da je bil takrat pač vrhunec svetovne umetnosti. takrat so bili predvsem zelo znani italijanski umetniki oziroma ljudje, ke so ustvarjali v Italiji. A sem rekla italijanski? Okej. in v bistvu takrat, se mi zdi, v primerjavi z zdajšnjo umetnostjo, je bilo, je bila takrat umetnost čisto na drugem nivoju. dejansko takrat prevladuje ena taka natančnost, pač slike so tako kvalitetne in, vsako sliko, ke jo pogledam iz tistega obdobja, ne vem, meni osebno kar dih vzame. in tudi takrat v oni umetnosti je bilo veliko tega, da je na slikah bilo veliko enih dogodkov ali pa takih stvari naslikanih, ke so te nekaj naučili. In če pogledaš mogoče umetnost iz renesanse, je taka, vedno je neka, vedno je neko sporočilo v ozadju, ali pa vedno je neka zgodba v ozadju. in zaradi tega mi je tudi všeč. Plus to, da potem ko ugotoviš, koliko časa so recimo ljudje za take umetnine potrebovali, ti da tako en poseben, tako res ceniš pol tako umetnost v primerjavi zdaj s to moderno, ker je zelo taka, da se človek kao kakor nekaj ekspresionistično izraža in, se mi zdi, da ni več tega, ni več te natančnosti in neke sporočilnosti, kakor je bila včasih. Ja. zdaj, ne morem reči, da zdaj ni genijev, zato ker bi, kritizirala vse po spisku. gre tudi za stvar okusa. Jaz verjamem, da je enim tudi zdaj ta moderna umetnost blazno všeč. meni se pa pač preprosto zdi, da je takrat bilo toliko več enega dela in nekega, tako, tudi razmišljanja dano v umetnost v primerjavi z zdaj. ne vem, če primerjamo neko sliko iz renesanse v primerjavi z zdaj, ke mogoče neki, črn kvadrat na belem platnu že pomeni umetnost, no, se meni zdi, da je bilo definitivno takrat veliko težje tudi biti dober umetnik. tudi težje si je bilo najbrž ime narediti kakor zdaj. tako da jaz sem definitivno in vedno bom zagovornica neke malo bolj, sporočilne oblike umetnosti oziroma, nekih slik, ke se vidi, da so bili ne samo dnevi, ampak tudi mogoče meseci ali pa leta v kakšnih primerih, vloženi v sliko. Ja. Zdaj, najljubša umetnica mi je zagotovo Frida Kahlo. zdaj, nanjo sem v bistvu naletela šele par let nazaj, pri pač umetnostni zgodovini, ki sem jo vzela za maturo. zdaj, zakaj mi je ona všeč? Mogoče niti ne toliko zaradi samega slikanja, ke je sicer tudi pač kvalitetno in lepo, ampak mogoče bolj zaradi same življenjske zgodbe. zdi se mi, da je imela res tako življenje, ke te v bistvu, ko poslušaš njeno zgodbo, marsikdaj preseneti in te nekako navdihuje. meni se zdi, da je imela zelo tako, pretresljivo mladost. in vse to je pa v bistvu, vsa ta nesreča v njenem življenju je pa v bistvu vodila v to, da je pač postala ena taka umetniška ikona. in v bistvu me bolj navdihuje njena sama zgodba, kakor v bistvu mogoče tudi njene umetnine. so sicer ful sporočilne, bila sem tudi na njeni razstavi v Budimpešti, je bila izredno zanimiva. je bila pa taka zelo zanimiva ženska. Mogoče ena taka, ke je že v bistvu takrat podirala vse stereotipe, k obstajajo že takrat, ko so obstajali že takrat. tako da ja, Frida Kahlo je definitivno ena izmed mojih ljubših. Kar se pa tiče mogoče slikarjev, mi je pa zelo všeč, upam, da bom prav, prav rekla, Klimt. on je zelo znan po, teh, umetninah, ke je mešal zlato s svojimi slikami oziroma s pozlato. in je ful znan ta njegov Poljub, se imenuje. gre za mogoče malo bolj moderno oziroma novejšo umetnost, ampak definitivno so jo že vsi videli na kakšnih teh, kozarčkih pa to. je zelo taka, znana slika, tako da definitivno on. sem pa ja, kar se tiče umetnosti, sem mogoče malo bolj navdušena nad samo arhitekturo kot nad slikami. Meni se zdi, da je arhitektura taka, mogočna in vedno, če je kakšna, cerkev ali pa stavba, ke je posebej velika ali pa posebej okrašena, se mi zdi, da mi vedno vzame dih, tako da sem definitivno ena od onih turistov, ke največ časa preživi v cerkvah in jih občuduje od zunaj in od znotraj. Tako da ja. Globoko vprašanje. Zdaj, v njenem primeru se mi zdi tako. mogoče se sliši to kruto, ampak se mi zdi, da če ona ne bi doživela takih stvari, kot jih je, njena dela tudi ne bi bila toliko znana. Ona je tudi ena od onih umetnic, ke je postala znana šele po tem, ko je umrla. Kar je v bistvu zelo žalostno, ja. ampak tako večino primerov. Enkrat, ke ljudje izvejo neko tragično zgodbo od nekoga, kar naenkrat postane zanimiv. In tako je bilo tudi v njenem primeru, ne. Ona je imela eno hudo, recimo prometno, no, v tramvaju je bila, prometno nesrečo, ki jo je v bistvu zaznamovala za celo življenje, imela ... Ja. Ja. V bistvu je, bila je na tramvaju, ki so se zaletel v neki tovornjak z nekimi dragi in ta drog je prebil njej maternico ali nekaj takega. Ja, ja. kar jo je potem v bistvu, tudi, meni se zdi, da je bila, ne vem, koliko časa je bila cela v gipsu. in tudi ta nesreča jo je pol zaznamovala vnaprej, ker je imela splav, ne, in ona si je vedno želela imeti otroke, plus poročila je enega takega super moškega, ki se je dobival z vsemi, prav tako tudi z njeno sestro recimo, no. Tako da definitivno take stvari v življenju so ji zagotovo dale nekaj navdiha, a ne. meni se so celo v bistvu najbolj znane te njene slike takrat, ko je ona doživela splav, ker so take čustvene, prizadenejo te. take zadeve se mi pa zdi tudi vnaprej, če razmišljaš še o kakšnem drugem. zelo znan tak, ke je imel tudi v bistvu zelo težko življenje, je recimo Van Gogh. Ne. On je bil isto, ne vem, kaj je bil, depresiven, ušesa ni imel. Take, take zadeve. Prostovoljno si ga je vzel, ja. ja, meni se zdi, ne, saj to je tudi tako pri, modernih, moderni umetnosti in tudi recimo pri pevcih zdaj, ne. Najboljše zadeve nastanejo po navadi po kakšnem, ko imajo kakšni zlomljeno srce ali pa ke se jim kaj tragičnega zgodi, kakšna, bog ne daj, ne, smrt v družini, ampak tako je, ne, tako je vedno bilo. in ja, ravno po navadi, potem, ke so imeli najbolj tragične zgodbe, te zdaj najbolj, občinstva pritegnejo. Tako da definitivno je nekaj na tem. Kar je sicer žalostno, ampak tako je. Tudi za Beethovna je tako. Ali za Bacha, saj ne vem, ker je bil. En je bil gluh ali slep. tako da tudi meni, to se vsi spomnimo vedno. Okej. zdaj, čisto moje osebno mnenje. Jaz bi film uvrstila v umetnost. Je pa spet to stvar preference. Mogoče ne bi glih vsakega filma uvrstila kot umetnost. Ja. To je tudi tako, kakor po stvari okusa tudi vsaka slika mogoče ni umetnost. se mi pa zdi, da definitivno nekateri filmi, ki so bili posneti, pač res dosegajo neki standard, ke bi ga jaz definitivno uvrstila skorajda že v umetnost. je pa to, ja, neki malo bolj moderen način nekega umetniškega izražanja. jaz bom vedno sicer umetnost bolj dojemala, ja, kot slikarje, arhitekte in to, ampak glede na to, v kakšnem času živimo, je pač film preprosto ena od stvari, ki tudi spada v umetniško nišo, ne. Okej. Se pravi, vedno sem mislila, da bom izpit zelo hitro naredila, tako kot vsi ostali, nekako pri osemnajstih letih. tako da sem v bistvu potem tudi v gimnaziji, takoj ko je bilo možno, sem se prijavila na prvo pomoč, jo tudi takoj naredila. potem je oči zrihtal, da sem tudi dobila takoj zdravniški pregled, ki sem ga isto opravila. In potem je prišlo do, potem sem mogla še teorijo narediti, se pravi teorijo CPP-ja odposlušati in potem sem se prijavila, na prvo opravljanje teorije CPP-ja. In sem seveda padla. takrat je bilo ono obdobje, kakšno leto po tem, ko smo prišli iz tehle pol na elektronsko reševanje CPP-ja. in takrat je bilo nekako, statistika je bila nekako, da jih pol naredi, pol ne v prvo. In jaz sem bila med tistimi, ki seveda ni naredila v prvo. in glede na moj karakter, mi je padla samozavest in sem se jaz odločila, da se s tem trenutno ne bom ukvarjala. sem si itak rekla, da saj bo cajt, saj bom jaz to slej ko prej naredila. No, in pet let kasneje samo jaz še vedno brez izpita za avto. tako da sem v bistvu, ja, potem nikoli nisem šla več tega CPP-ja probati rešiti do prejšnjega leta enkrat, oziroma meni se zdi, da je bilo leto dva tisoč devetnajst december, ke sem se jaz spet odločila in sem šla spet poslušati CPP. In potem je bistvu trajalo skoraj še eno leto, preden sem se jaz, odločila in zopet prijavila na teorijo, da jo opravljam. In potem sem to naredila, sem pa seveda mogla še enkrat opraviti tudi zdravniški pregled, tako da sem imela kup enih nepotrebnih stroškov, samo zato, ker sem zavlačevala. Sem pa potem, ko sem opravila, se pravi, CPP-teorijo, tam enkrat v oktobru, sem imela glih srečo, ker sem jo opravila isti dan, ko se je potem razglasil lockdown. Tako da sem ujela ta zadnji dan za to opravljanje in potem sem v bistvu čakala zdaj nekako do meseca marca, ko so se pa potem avtošole zopet odprle in sem v bistvu, ja, zdaj našla avtošolo, v kateri zdaj opravljam, sem opravila že pet ur vožnje, in ja, se veselim, da bom končno naredila izpit, da bom lahko svoje prijatelje peljala naokoli in vrnila vse prevožene kilometre tudi njim nazaj, ker sem se zadnja leta v bistvu skozi zanašala na vse ostale. Tako da to je moja izkušnja, do zdaj trenutno gre kar v redu v avtošoli. Sicer sem še zelo nesamozavestna, pravi moj inštruktor, ampak tako je vedno na začetku, ne. Več fokusa imaš na bremzi, gasu pa sklopki, kakor na ostalih zadevah. Ampak jaz verjamem, da bom opravila tudi to. Vsi v družini mi pravijo, da če so trije dobri vozniki doma, bo tudi četrti dober. tako da sem pozitivna. Pozitivno usmerjena glede tega. Ja. Zdaj, ta prvi problem je bil, da v bistvu, jaz do deset minut, preden sem šla prvič vozit, ke sem mami vprašala, jaz sploh nisem vedela, v kakšnem vrstnem redu so pedalke postavljene. Ja, klasika totalna. ni mi bilo jasno, zakaj je sklopka na levi strani, ker se mi ... No, no. Saj sem mogla pomisliti, da ne bom kaj narobe rekla. ni mi logično, zakaj je sklopka na levi strani, ker je meni logično, ne, da glede na to, da jo skozi rabiš uporabljati, da bi mogla biti na desni, ke desna je močnejša noga, ne. To je bila ... Ja, pri meni. To je bila moja logika. in tudi nisem vedela, kako sta nič nisem vedela, kako stojijo, tako da ... Ja, sem ugotovila, da se gasa dejansko uporablja več, no. Zdaj nekako je postavitev malo logična, je logična zdaj. Ampak na začetku ni bila, No ja, kar si pa rekel, preden sem šla prvič vozit, sem, mi je, sem imela po moje srčni utrip čez streho gor. zelo sem, ja, ker sem nesamozavestna, sem prepričana bila, da bom jaz to, da ne bom nikoli nič znala, no. Je pa tudi tako, ne. še zdaj moram pogledati, to, ke ti pol pride v navado, zdaj moram pogledati, kje je, za šaltati tale ročka, ampak ti moraš to delati, ne da gledaš tja, ne. take zadeve. Zdaj sem približno ja, pedalke sem osvojila, tudi nekako prestavljanje sem osvojila. sicer še ne razumem procesa ustavljanja, to mi je vedno delalo težave. Bremza je na koncu bila največji problem. Kdaj, ja, kdaj, kdaj bremzati pa kako sklopko uporabljati. To je ... Ja, in sem jaz to resno vzela, zato ker jaz, če se nečesa če se nečesa lotim, sovražim, če mi ne gre, in potem, ko sem en dan ugotovila, da jaz ne razumem, kako bremza in sklopka delujta med sabo ... Ja, v bistvu samo tako, za zajtrke sem tri dni, sem brala še enkrat CPP-knjigo. Ja. šla sem čez vsa križišča, vse. Ker mene tudi moj inštruktor kdaj med vožnjo sprašuje kakšne te, teoretične zadeve. In sem rekla, da ne smem razočarati, ne. in sem brala CPP-knjigo zdaj par zajtrkov in ja, med odmori po navadi, ke sem jih imela med učenjem, sem dejansko šla na Youtube gledat posnetke uporaba sklopke, uporaba bremz, speljevanje v klancu, vse take zadeve. Tako da ja, jaz sem se zadeve resno lotila, ker ne maram, da mi nekaj ne gre. in ja, zdaj sem odločena, da bom dober voznik in to je to. Zdaj, glede na to, da zdaj s svojo družino živim v hiši, bi se najbrž vsi, ki živijo tudi drugače v hiši, strinjali, da je potem edini način oziroma, da bi živeli tudi potem oni v sami hiši. meni se zdi, da se na to navadiš, ker ima neke prednosti mogoče, pred samim blokom ali pa stanovanjem v neki večstanovanjski hiši. recimo jaz že v bistvu ja, odkar se spomnim, smo v hiši, no. včasih smo sicer živel v stanovanju, ampak takrat sem bila, še premajhna, da bi se kaj spomnila. Je pa tako, ne, ko si, pač ko si v hiši, imaš neki svoj mir. Nobenega ne motiš. In to je meni se zdi, da ena od, eden od glavnih razlogov, zakaj potem bi ljudje tudi radi naprej živeli v hiši. Ker ne vem, ti se lahko odločiš v petek zvečer ali pa v soboto zvečer oziroma vsak dan v tednu se ti lahko odločiš, da boš imel ti dvajset ljudi na obisku, in s tem hrupom in glasbo in, ne vem, popivanjem pozno v noč ne boš nobenega motil, ne. medtem ko recimo dobro vem, da če gremo kdaj, s prijatelji, a ne, h kakšnemu na obisk, ke pa mogoče živi v bloku, pa to, se pa velikokrat, je treba kakor malo zadrževati oziroma moraš paziti, da nisi preglasen, a ne. Ker drugače slej ko prej začne kdo s kakšno metlo po, po stropu ropotati, kakšen spodnji sosed, ne. tudi ni glih, uvidevno, a ne, če živiš v neki skupnosti tam v bloku, da ti tam razgrajaš, vsak dan pozno v noč. Tako da mogoče je to eden izmed glavnih razlogov, zakaj bi živela v hiši. tudi ja, pol en tak dosti, kako se reče? Očiten. Tako dosti očiten razlog je tudi, a ne, da če si v hiši, imaš več prostora po navadi, ne, imaš po navadi dve nadstropji vsaj, imaš lepo ločene prostore, a ne. Prostori, ki naj bi bili spodaj, so spodaj, odzgoraj so pač spalnice in imaš tam neke svoje prostore, kjer si lahko potem samo. je pa seveda tako. Želim si sicer biti v hiši, ampak vprašanje, ali bo to izvedljivo. zdaj, vsi vemo, da so, da so cene oziroma cene, ki, mislim, oziroma denar, ki ga ti rabiš, da si sezidaš hišo ali pa ustvariš en tak dom, so kar vrtoglave. tako da bom po mojem v bistvu kot študent oziroma kot mlada bom najbrž živela v nekem stanovanju na začetku. zdaj, če bo vse po sreči, bom ga podedovala oziroma bom dobila stanovanje, ki ga ima zdaj v lasti moja mami, da bom lahko vsaj nekje začela in potem, če bo vse po sreči, čez leta tako našparala, da si bom mogoče potem pa lahko čez nekaj časa tudi sezidala hišo. A sem hotela še kaj reči? slab ... Ja. Slabe plati plati hiše so mogoče definitivno to, kar opažam tudi pri nas, je, da je pa mogoče minus tega velikega prostora in to, da imaš veliko sob in vsega, je to, da je veliko za spucati. Konstantno, moraš malo gledati, prah se povsod nabira, in če si tako kot naša družina, a ne, potem to na kakšne stvari pozabiš za par let in ... Ja. tako da dejansko mi smo prišli do te točke, a ne, da moramo, da imamo čistilko. Ja. Ja. Mislim ... Ja, je pač, saj vse stane, ne, ampak, mi preprosto za kakšne stvari, bom rekla, bom pač malo kritična do nas, bom rekla, da smo toliko leni, da pač potrebujmo nekoga, ke to naredi namesto nas, ker tudi ... Ne gre pa tako, da se pač nič ne spuca, ne. Tako da ona po navadi pride na vsake tri tedne in potem spuca tisto, kar najbolj rabi, da je spucano, no. Tako da po navadi so to kakšne pečice, mikrovalovne, kakšne tele, omare zgoraj, ne, kjer se prah nabira. Kakšne take stvari, ke se nam resnično ne da, no. Potem pač pokličemo nekoga, da to naredi namesto nas. Tako da to je mogoče slaba lastnost, ja. Veliko je dela konstantno. Tako, za pucati. Je pa tudi res, da so pol tudi veliki stroški za vse, ne. ampak ja, vedno, kljub temu bom vedno zagovarjala pač da bi bivala v hiši, no, kasneje. Ja. Zdaj spet, ker sem navajena, da v bistvu mi živimo v zelo neposredni bližini mesta oziroma centra Ljubljane, se mi zdi, da bi se težko navadila, da bi pa kar naenkrat živela nekje, ke bi bila dosti oddaljena oziroma ne vem, ne bi imela vsaj, ne vem, mogoče povezave s tem javnim potniškim prometom, recimo z avtobusom, bi mi bilo po mojem kar dosti nenavadno. tako da mi je tudi, no, želja, da tudi potem, če bom enkrat v hiši, da bi bila ta v bistvu, ja, zelo zraven mesta. Mi smo na tem koncu, ke smo, imamo recimo, ne vem, petnajst minut peš do začetka mesta, kar je v bistvu res zelo blizu. tako da je tudi to moja želja v prihodnje. Je pa res, da sem taka oseba, ki rabi na vsake toliko časa se malo osamiti oziroma grem rada nekam tako, čisto na umaknjeno, kjer ni nobenega tega hrupa, vpliva mesta ali pa karkoli, ampak imam skromne želje o tem, da bi pa mogoče, če se bo kdaj dalo, imela tudi kakšen vikend mogoče na podeželju. nekam, da se lahko umakneš in da si tam. Ne vem, poslušaš peti ptičke in, ptičke peti in poslušaš čebelice in take zadeve, ne. ampak ja, je pa vseeno želja biti čim bližje mesta, ker je, se mi zdi, da je vse tako lažje, ne. Vse imaš pri roki, če rabiš iti v trgovino, se po navadi rabi neki povprečni Ljubljančan, ki živi v mestu, ma, ne vem, trgovino pet minut stran mogoče peš. Medtem ko če živiš nekje oddaljeno, ne vem, koliko imaš ti do najbližje trgovine? Z avtom? No, ja. petnajst minut z avtom, tako da, navadiš se na take stvari, ne. pa tudi, meni osebno tudi paše iti kdaj, kako to rečemo punce, šminkirat v mesto, a ne, in da ga imaš na dosegu roke in tudi recimo, ke še ni bilo korone, ke smo ven hodili, sem jaz brez težav lahko šla iz mesta ponoči peš domov, ker sem imela tako blizu, ne. Kar definitivno mogoče v Jakobovem primeru ne bi bilo možno, iti peš domov. tako da take zadeve. ja. če bi imela vikend, ja, saj na morju se tudi dobro sliši, ne, sploh takrat potem, ko pridejo topli dnevi. Ampak, bi pa vseeno raje imela nekaj, ja, odmaknjeno, nekaj, ja, ali bolj v gorah ali pa vsaj nekje v gozdu, no. tako, ke imajo zdaj, ne vem, ljudje v kakšni, v Kranjski Gori so ful lepe te, počitniške hiške, ali pa na Pokljuki. Recimo Pokljuka je od, mojega očija skrita želja, da, da bi on tam živel potem na stara leta. in tudi, moj dedi in babi sta imela, oziroma imamo mi zdaj, no, vikend na Gorenjskem, ke je v bistvu res odmaknjen od vsega, ni signala, ni elektrike, vode, voda je sicer, ampak ja, to je še vse tam tako, zastarelo. Ni v bistvu ta pravega štedilnika, moraš kuhati, in se greti na drva in take zadeve, no. Imamo sicer neko opcijo, no, jaz že nekaj časa spodbujam, da bi se iz tega kaj naredilo, ampak nekako ne dobim podpore s strani družine, no, ker bi bile potrebne velike obnove pa veliko denarja vložiti. Ampak to bi bila ena od opcij, ne. In tam bi bilo meni idealno, tam sem jaz bila celo otroštvo zgoraj in imam ful lepe spomine in tja si se res lahko odmaknil in nisi o ničemer razmišljal in to bi bilo idealno recimo zame.